Señora Presidenta, señor Comisario, quería decir que la mayor parte de los gobernantes y de los ciudadanos se acuerdan de las víctimas del terrorismo sólo después de un grave atentado como los de Madrid, Nueva York o Londres. Pasada la conmoción, tienden a olvidarse de la amenaza terrorista y de los derechos de las víctimas. Aunque a día de hoy no cabe ninguna duda del compromiso de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, compromiso que, como acaba de decirnos el señor Comisario, señor Barrot, ha quedado reflejado también en el recientemente aprobado programa de Estocolmo, donde se reconoce la valentía y dignidad de las víctimas y la necesaria defensa de sus derechos. A pesar de estos avances, la lucha contra el terrorismo se ha basado siempre en la confianza y en la cooperación mutua entre los Estados. Teniendo en cuenta la perspectiva que nos ofrece el Tratado de Lisboa, me pregunto si no sería aconsejable que la Unión Europea promoviese una armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de derechos de las víctimas del terrorismo. La adopción de una carta europea de los derechos de las víctimas del terrorismo sería un gran paso que ayudaría a quienes combaten el terrorismo y sería un duro golpe para quienes lo defienden. Porque son las víctimas, con su valentía y su dignidad, el mayor fracaso del terrorismo y, en consecuencia, el mayor triunfo de la democracia. No debemos olvidar nunca que la única arma que tienen los inocentes contra el terrorismo es su palabra y el reconocimiento de la sociedad.

Mi pregunta es, por tanto ¿estaría la Comisión de acuerdo en adoptar una carta europea que reconozca la defensa y promocione los derechos de las víctimas del terrorismo?